najlepša hvala za besedo. Spoštovani Vlade Republike Slovenije, ministrski zbor! Spoštovane poslanke in poslanci! V javnosti močno odmeva možnost zlorab, poenostavljene prisilne poravnave. Nekatere vsem znane gospodarske družbe z znanimi lastniki so inštrument poenostavljene prisilne poravnave izkoristile tako, da se jim je odpisalo praktično čisto vse, dolgove. Številnimi spornimi in pa netransparentnimi praksami pa so izigrali upnike, vključno z državo. Upniki so zgubili na milijone evrov, podjetje pa nemoteno obstaja naprej. Popolnoma jasno je, da to ne more biti v skladu z načeli poštenega poslovanja in spoštovanja. Žal se zdi, da se tudi vlada ob tem ne da veliko motiti, kljub temu da je od najodmevnejših primerov zlorab preteklo že kar nekaj časa, vlada v državni zbor ni poslala nobenega predloga zakona, ki bi take zlorabe preprečil. Spoštovani predsednik vlade, sprašujem vas: Kdaj in kako boste oblikovali predloge sprememb insolvenčne zakonodaje, ki bodo take prakse oškodovanja upnikov in zlorab v postopku prisilnih poravnav onemogočile? Kdaj in kako boste povzročitev prisilne poravnave na goljufiv način določili kot kaznivo dejanje, kot to velja v primerih stečaja. Ali menite, da pravosodje in organi pregona v naredijo dovolj, da bi odkrili in sprocesirali zlorabe in kazniva dejanja v insolvenčnih postopkih? Kdaj bomo v dobili takšno pravno državo, da bomo pred zakonom vsi enaki in da bodo zakoni enako veljali za vse? Spoštovani predsednik vlade, poslanci so novembra leta dva tisoč štirinajst sprejeli zakon, ki je iz ureditve črtal varovalko proti zlorabam, s katero bo po vsej verjetnosti danes, šest let kasneje, Jankoviću odpisan devetindvajset milijonov evrov, velik dolg. Proti črtanju varovalke je bila novembra dva tisoč trinajst, samo Nova Slovenija. Spoštovani predsednik vlade, sprašujem vas, kdaj bo vaša vlada odpravila to luknjo v zakonu.